Elnök Asszony! A jelentéstevőhöz hasonlóan magam is erőteljesen támogatom az EU ASEAN szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások újraindítását, és az erre vonatkozó egyeztetéseket. Az ASEAN az EU harmadik legnagyobb Európán kívüli kereskedelmi partnereként jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy gyorsabban és eredményesebben alkalmazkodjunk a világkereskedelemben zajló átalakulásokhoz. Ugyanakkor fontos, hogy az ASEAN tagállamok közötti jelentős gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek kezelésének esélyét is javíthatja a fokozottabb együttműködés a régió államai között. Közös érdeknek nevezhető tehát a gazdasági és ezzel párhuzamosan a politikai kapcsolatok magasabb szintre emelése, amely természetesen együtt járhat az emberi jogi helyzet javulásával is. Ebben az esetben is érvényes az a tétel, hogy az EU leginkább példamutatással, sokak számára vonzó társadalmi berendezkedésének felmutatásával járulhat hozzá az ezekben a társadalmakban végbemenő változásokhoz.